Señor Presidente, debatimos hoy cuatro informes que suponen una revitalización de nuestra política común de seguridad y defensa. Es una clara señal del convencimiento de que nuestra seguridad y defensa tienen una clara dimensión europea, frente a los sectores minoritarios euroescépticos, que también campean en esta Cámara. El informe del señor Danjean —al que quiero agradecer su espíritu de búsqueda de consenso durante la elaboración del mismo— contiene importantes aportaciones del Grupo SD. Entre otras, las referencias al multilateralismo efectivo, al principio de la responsabilidad de proteger o al concepto de seguridad humana. Y quisiéramos ver estos aspectos incluidos en la posible revisión de la estrategia europea de defensa. Hemos señalado también que una política común de seguridad y defensa fuerte es igualmente de interés para nuestra alianza transatlántica. Debo destacar otro de los retos que está adquiriendo importantes dimensiones para nuestra seguridad global.

En un contexto de severa crisis económica y financiera, en el que los Estados miembros se están viendo obligados a recortar sus presupuestos en materia de defensa, es cuando más necesarios son los proyectos europeos de Pooling and Sharing

Concluyo afirmando que podemos relanzar la seguridad y defensa europeas y hacerlo con el proyecto del Presidente Van Rompuy para el Consejo de diciembre de